Continuare ad investire nelle fonti rinnovabili è non solo utile ma necessario per arrivare ad un'economia europea svincolata dai combustibili fossili, basata sulla sostenibilità e l'indipendenza energetica. Centrali, in questo disegno, sono le reti di distribuzione a livello regionale, necessarie a gestire l'integrazione della produzione delle fonti rinnovabili e mantenere nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento. Per dare certezza agli investitori e al mercato è fondamentale che la Commissione europea presenti il prima possibile una proposta legislativa sul nuovo pacchetto clima che dia indicazioni sui nuovi obiettivi da raggiungere per il